Dans la Ghouta orientale, à Idlib, à Afrin, la communauté internationale est impuissante face aux massacres. Raser des villes, raser des écoles, raser des hôpitaux, ce n'est pas combattre le terrorisme, c'est du terrorisme. Le message de Poutine, d'Assad, d'Erdoğan et des dirigeants iraniens est clair vous voulez plus de démocratie, vous aurez la guerre, vous voulez plus de liberté, vous aurez la mort. Ce n'est pas en déroulant, au château de Versailles, le tapis rouge à Poutine qu'on va régler la question des massacres. Oui à l'aide humanitaire, oui au processus de paix onusien, mais l'Europe a une responsabilité et nous devons sanctionner les responsables de ces horreurs là où cela leur fait mal leur liberté, leur argent, leur orgueil. Leur liberté, battez vous pour un tribunal international sur les crimes en Syrie leur argent, faisons une liste Magnitski élargie, confisquons leurs biens, interdisons leur territoire et leur orgueil, organisez, poussez le boycott politique de cette coupe du monde...